herra forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um ársreikninga númer þrjú tvö þúsund og sex með síðari breytingum með frumvarpinu er lagðar til þrenns konar breytingar á lögum um ársreikninga í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar sem byggjast á félagatilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og fjögur frá fimmtánda desember tvö þúsund og fjögur um samhæfingu krafna um gagnsæi í tengslum við upplýsingar um útgefendur verðbréfa sem eru skráð á skipulegan markað hluti tilskipunarinnar er tekin upp í lög um verðbréfaviðskipti en ákvæði öðrum kafla tilskipunarinnar kalla á breytingar á lögum um ársreikninga breytingarnar lúta að upplýsingagjöf stjórnenda annars vegar í ársreikningum þeirra félaga legg gefið hafa út verðbréf og hins vegar í árshlutareikningsskilum þeirra félaga sem gefið hafa út skuldabréf eða hlutabréf til sölu á skipulegum verðbréfamarkaði innan e e s í öðru lagi er með frumvarpinu lagt til að afnumin verði skylda móðurfélaga og dótturfélaga þeirra félaga sem beita alþjóðlegum reikningsskilastöðlum til að notast við alþjóðlega staðla við samningu ársreiknings þeim félögum sem hér um ræðir verður eftir sem áður heimilt að beita alþjóðlegum stöðlum kjósi þau það skuldbindingar okkar gagnvart samningnum um evrópska efnahagssvæðið taka aðeins til samstæðureikninga en ekki til reikninga móður og dótturfélaga við lögfestingu reglna við alþjóðlega reikningsskilastaðla var talið rétt að láta þær reglur einnig ná til móður og dótturfélaga við nánari athugun og að fenginni reynslu þykir hins vegar nú rétt að hverfa frá þeirri skyldu mikill kostnaður og fyrirhöfn fylgir því að gera ársreikninga samkvæmt alþjóðlegum stöðlum og má reikna með að þessi breyting sé til hagsbóta fyrir mörg fyrirtæki sem beita alþjóðlegum reikningskilastöðlum dótturfélög í samstæðum geta verið mörg og starfsemi þeirra umfangsmikil og því er ekki þörf á að skylda dótturfélag til að gera upp í samvinnu við alþjóðlega reikningsskilastaðla með þessari breytingu er ekki verið að minnka gæði reikningsskila hjá samstæðum né ætti hún að leiða til óhagræðis eða ónákvæmra upplýsinga til fjárfesta í þriðja lagi er í frumvarpinu lagt til að ársreikningaskrá verði veitt heimild til að beita dagsektum þegar félög sem eru undir eftirliti hennar vegna beitingar á alþjóðlegum reikningsskilastöðlum við samningu reikningsskila sinna veita ekki umbeðnar upplýsingar um er að ræða félög sem hafa gefið út hlutabréf eða skuldabréf sem tekin hafa verið til viðskipta á skipulögðum verðbréfamarkaði á evrópska efnahagssvæðinu og önnur félög sem heimild til að beita þessum stöðlum markmið þessarar tillögu er að gera eftirlit ársreikningaskrár skilvirkara og auðveldara í framkvæmd í núgildandi lögum hefur ársreikningaskrá takmörkuð úrræði til að bregaðst við ef félög veita ekki umbeðnar upplýsingar hefur það leitt til ákveðins viðbragðsleysis eftirlitsskyldra félaga félög hafa dregið úr hófi að svara fyrirspurnum um ársreikningaskrár og þannig gert ársreikningaskrá erfitt um vik að bregðast við þegar upplýsingar vantar í reikningsskil þetta hefur sérstaklega átt við í sambandi við í sambandi við árshlutauppgjör með því að setja inn ákvæði um dagsektir fær ársreikningaskrá möguleika á að beita aðila sektum sem ítrekað bregðast ekki við beiðnum um upplýsinga jafnframt er lagt til að ársreikningaskrá geti átt frumkvæði að því að birta opinberlega upplýsingar um reikningsskil sem talin eru ófullnægjandi að hennar mati þá er og lagt til að ársreikningaskrá geti að auki óskað eftir því að viðskipti með bréffélaga á skipulögðum verðbréfamarkaði verði stöðvuð tímabundið ef brot reynast alvarleg þar sem félögin hafa farið að tilmælum hennar varðandi leiðréttingar reikningsskila að auki er að finna í frumvarpinu ýmsar tillögur um lagfæringar á orðalagi án þess að um eiginlegar efnisbreytingar sé að ræða

virðulegi forseti ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu